Dnes projednáváme návrh na revizi stávající směrnice o právech akcionářů.

Tímto návrhem chceme více zapojit akcionáře do dění ve společnostech, do kterých investovali. Chceme, aby akcionáři mohli vykonávat řádnou kontrolu nad vedením firem a nenechávali manažery často krátkodobě a nadměrně riskovat. Dále, a to považuji za důležité, chceme, aby akcionáři mohli rozhodovat o firemní politice odměňování vedení podniků. V současné době pouze několik členských států umožňuje akcionářům zasahovat do platů ředitelů. My požadujeme, aby výše odměny vedoucích pracovníků byla schvalována valnou hromadou. Podle statistik jen 15 členských států dnes vyžaduje zveřejňování údajů o politice odměňování a 11 zveřejňování platů ředitelů. Já doufám, že tímto návrhem jsme učinili pouze první krok na cestě k vyšší transparentnosti v oblasti práva společností.